Ein wirkliches Problem ist das Wasser.

Um das bildlich zu machen Dieser Teil des Parlaments hier wäre die Landmasse, der restliche Teil hier wären die Ozeane, aber nur eine Sitzreihe hier hinauf ist wirklich das Süßwasser, um das konkurriert wird. Es ist ein Faktum, dass bereits heute 1 Milliarde Menschen ohne Wasser sind. Es ist auch ein Faktum, dass der Wasserverbrauch doppelt so schnell steigt wie die Weltbevölkerung.

Aber auch angebotsseitig sind wir gefragt,